Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister Schmit, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin Georgieva! Stellen wir uns einen Moment lang einen Patienten auf der Liege eines Psychiaters vor, der ungefähr Folgendes sagt Herr Doktor, ich bin der Regierungschef eines Mitgliedslandes der Europäischen Union. Wenn ich in Brüssel bin und sitze mit den Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Rat, dann fasse ich Beschlüsse, in denen ich mich selbst als Regierungschef auffordere, zum Beispiel Zahlungen in die Trustfonds der EU zu leisten, um die Ursachen für die Flüchtlingskrise wirksam bekämpfen zu können. Und wenn ich dann wieder in meinem Büro in meiner Hauptstadt und Regierungschef bin, dann sage ich mir Ach, das ist ja nur eine allgemeine Absichtserklärung und auch gar nicht rechtlich bindend. Diese Aufforderung an mich selbst, die ignoriere ich mal.

Medikamente verschreiben?

Was diese kleine Anekdote beschreibt, ist aber leider zurzeit europäische Realität! Tagungen des Europäischen Rats empfehlen richtigerweise, Trustfonds einzurichten, um die Ursachen der Flüchtlingskrise zu bekämpfen, und die Mitgliedstaaten reagieren gar nicht oder mit eher geringfügigen Beträgen, die aber ausreichen, um sich ein Stimmrecht bei der Mittelvergabe zu sichern. Und dies in einer Situation, in der den Mitgliedstaaten ein warmer Geldregen aus der EU ins Haus steht Die Europäische Kommission hat soeben den Änderungshaushalt 8 in 2015 vorgelegt, der die Mitgliedstaaten um immerhin 9 Milliarden Euro entlastet. Das Geld ist also da. Und es ist mehr als 100 Mal mehr als die 82 Millionen Euro, die der Rat im Haushaltsentwurf der EU für 2016 zurückhalten will, um bei der Bekämpfung der Fluchtursachen im nächsten Jahr auf unerwartete Entwicklungen reagieren zu können. Ich kann nur an den Rat appellieren Nutzen Sie jetzt die politischen Instrumente und machen Sie sie stark.